señor Presidente del Banco Central Europeo, en numerosas ocasiones usted ha reconocido que no existe una correcta transmisión de la política monetaria. Señor Draghi, el mecanismo de transmisión de liquidez de la zona euro está roto estará usted de acuerdo conmigo. Las PYME de algunos Estados miembros no se pueden financiar, o se financian a costes excesivamente altos en comparación con sus homólogas de otros Estados miembros.

Señor Draghi, tiene usted que actuar y conseguir que las pequeñas y medianas empresas europeas se financien en función de su situación económica, y no en función de su localización geográfica.

me ha respondido que hay que incidir en las reformas. Yo creo que empieza a haber demanda de crédito solvente, y algunos países están haciendo un gran esfuerzo reformista y de consolidación fiscal. Señor Draghi, celebro que en las últimas fechas haya decidido reflexionar al respecto. Sea valiente y actúe, señor Draghi.